Hvala za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav ministrom in vsem prisotnim. Kot so že predhodniki dejali, je velika težava s črpanjem kohezijskih sredstev. Te ta sredstva so pa ena ključnejših za našo državo, za občine. Do sedaj je počrpanih komaj petnajst procentov teh sredstev, časa je pa samo še dve leti. To je zelo malo časa in, do sedaj smo daleč najslabši pri črpanju v vseh, vseh teh v teh perspektivah. Ali je problem birokracija ali je problem informatika, to niso izgovori, to bi morala ukrepati vlada sedaj, ko je nastopila, morala bi pa bi morala bi ukrepati že prejšnja, prejšnja vlada. In ta črpanja bi morala biti veliko boljša, kakor, kakor so. Občine pričakujejo ta denar, občine so zelo odvisne od tega denarja. V bodočih perspektivah bi se morali bolj približati manjšim občinam s kriteriji za črpanje. Sedaj imamo bolj približano velikim občinam, manjše občine se morajo združevati, da, da, da s, da ustrezajo tem kriterijem. Na primer, primer je ta kanizacijseski sistem dva tisoč, polacijskih enot, primer. Danes potrjujemo predlaganega ministra. Na na našem odboru smo imeli zaslišanje. Sam minister je dejal, da nima izkušenj iz tega področja. Ne vem, zakaj se predlaga človeka brez izkušenj, časa je pa zelo malo. Tukaj bi morali predlagati človeka, ki ima res res izkušnje iz tega področja, res zelo, zelo dobrega strokovnjaka. Potegniti bi morali aduta, ker samo dve leti je časa za večino počrpanih sredstev. Mi se pa tukaj igramo in smo potegnili nekoga ne vem od kje, mogoče je bil strokovnjak, ne, na nekaterih drugih področjih, je pa sam dejal, da nima izkušenj s tega področja. Časa pa ni, da bi se učil. Kaj se bo zdaj eno leto učil, po bomo samo še pol leta imeli, da, da, da, da bomo počrpali ta sredstva. Kakor je bilo rečeno, prejšnji minister je bil le iz gospodarstva in je imel več izkušenj iz tega področja. Kaj je bil vzrok, da so ga odstavili? Ne vem, ni bil tudi on verjetno optimalen, pa vseeno je bil, na mene je naredil večji vtis na zaslišanju kakor zdaj predlagani minister. Upam, da bo uspelo skupni ekipi vseeno počrpati ta sredstva v tej perspektivi, za bodoče bi pa bilo pa veliko boljše, da se tega lotite preje, bolj smelo in bolj preudarno, da se ne čaka zmeraj do konca, ali bo ali ne bo počrpano, in mogoče boljše, da bi eno leto prej počrpali, pa eno leto se se, se bolj, da se sončimo na balkonu pa pa gledamo na boljšo perspektivo pa prej počrpamo denar. Hvala lepa.